Dlatego jestem niezmiernie zadowolony, że w kwestii prawa spółek zauważamy znaczący postęp w pracach Komisji Europejskiej i coraz większe zaangażowanie. Członkowie Komisji Prawnej Parlamentu już od dawna podkreślają jak olbrzymie znaczenie dla prawidłowego i dynamicznego rozwoju europejskiej gospodarki ma prawidłowo skrojone na miarę czasów i potrzeb unijnych przedsiębiorstw prawo. Nowe formy działalności czy też poszerzanie działalności przez firmy europejskie, np. na sferę internetu, wymagają nowoczesnych rozwiązań prawnych, które będą przede wszystkim znosić obciążenia administracyjne i nadmierną biurokrację, pozwalając jednocześnie na jasne, przejrzyste i bezpieczne z punktu widzenia przedsiębiorców działania rozwojowe.

Uważam także, że prowadzone obecnie w naszej Komisji Prawnej prace nad regulacjami w sprawie audytu czy zarządzania w korporacjach nie będą w praktyce mogły dobrze czy bardzo dobrze funkcjonować bez nowych czy zmienionych regulacji w obrębie prawa spółek.